Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli obiettivi di sviluppo dell'ONU rappresentano essenziali per ottenere i risultati migliori in termini di salute, prosperità globale, azioni contro il cambiamento climatico e conservazione dell'ambiente. Va certamente nella giusta direzione l'integrazione di tali obiettivi nella strategia per legiferare meglio, permettendo alla normativa europea di lavorare a pieno regime tramite l'indicazione chiara degli ambiti nei quali si realizzano gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli svariati ambiti di intervento necessitano però di un costante monitoraggio e di una revisione della normativa. Mi riferisco agli effetti che produrranno il sistema ETS e la condivisione degli sforzi, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e gli investimenti in efficienza energetica e in fonti rinnovabili, il tentativo di ridurre le disuguaglianze attraverso la politica di coesione, il Fondo per la lotta alla povertà. Molti obiettivi dalla strategia Europa 2020 strettamente legati a quelli dell'agenda ONU non verranno presumibilmente raggiunti entro i termini previsti. È indubbio che l'Europa, se vorrà continuare a esercitare la leadership deve accelerare l'attuazione delle proprie politiche di sostenibilità.